Proto jsem podpořila zprávu, která obsahuje řadu konkrétních doporučení pro nadcházející summit EU Afrika.

Samozřejmě s růstem obyvatel bude sílit i migrační tlak. Evropská unie je největším poskytovatelem rozvojové pomoci. S ekonomickou pomocí musíme ale také spojovat hodnoty, především ochranu lidských práv, důstojnosti života a právního státu. Kromě ozbrojených konfliktů, politického útlaku a špatné ekonomické situace jsou důvodem migrace i klimatické změny. Potřebujeme, aby se podmínky v Africe zlepšily a lidé měli důstojné podmínky i motivaci k růstu. Na závěr mi dovolte připomenout slova papeže Františka. Za všemi čísly musíme vidět lidi, konkrétního člověka, a to musí být naše lidská strategie.